að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um stjórnarráðið þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkt tólfta febrúar tvö þúsund